Cred că, dincolo de progresele Georgiei și entuziasmul cu care această țară a înțeles să îmbrățișeze valorile europene acceptând acest acord de asociere, trebuie să recunoaștem că valorile europene au o viabilitate în zona Caucazului și, de ce nu, a Asiei centrale. Pentru că Georgia a urmărit modul în care democrația europeană este constituită, a preluat bunele practici din realitatea europeană și înțelege clar să pășească spre un drum european. Doresc să subliniez că raportul foarte curajos și obiectiv arată faptul că Georgia rămâne în continuare o țară ocupată, dar subliniază, de asemenea, și vocația europeană a Georgiei, inclusiv în limitele prevăzute de articolul 49 din tratat. De aceea, cred că negocierea pe care Georgia va trebui să o înceapă în ceea ce privește acordul de liber schimb este una decisivă. Am salutat decizia Georgiei care, deși este într un conflict cu Rusia, susține accesul Rusiei la Organizația Mondială a Comerțului, ceea ce dovedește că Georgia are o vocație pentru pace, o vocație pașnică și caută soluții pentru rezolvarea problemelor grave din conflictul înghețat din Osetia și